þegar lífeyrissjóðirnir högnuðust sem mest fóru sumir lífeyrissjóðir út á þá braut að bæta réttindi sjóðsfélaga sinna það gerði lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins en lífeyrissjóðir sveitarfélaganna ekki sumir lífeyrissjóðanna hafa síðan skert réttindin að einhverju leyti en sá hópur sem sennilega hefur orðið fyrir mestri skerðingu er sá hópur sem er í b deild lífeyrissjóðsins vegna þess að á þessum árum varð sá hópur fylgir launavísitölu opinberra starfsmanna og þegar hún liggur lágt eða lægra en neysluvísitalan eða verðbólgan verður hann fyrir skerðingu varðandi lögin og meint lagabrot þegar ég var formaður stjórnarinnar var það ekki svo þá var þessi munur á eignum eða mati á eignum og skuldbindingum sjóðsins ekki umfram tíu prósent eftir því sem ég kemst næst eftir síðan voru þessar almennu lagabreytingar sem taka núna alla vega til lífeyrissjóðanna allra þessu var breytt en ég ítreka að það mun hafa komið fram tillaga

þessar breytingar um allt svo iðgjaldabreytingu ég er sjálfur farinn út úr þessum sjóðum eða stjórn þarna fyrir alllöngu síðan en er tilbúinn að svara öllu sem að mér er beint frá minni stjórnartíð og taka þátt í umræðu um stöðu sjóðsins núna mér hins vegar mislíkar hvernig ég finn að ýmsir eru að reyna að grafa undan lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og lífeyrisréttindum fólks sem sat við samningaborð ég þekki það bara mjög vel vegna þess að ég sat við það samningaborð og var þá oft stillt upp við vegg þar sem sagt var ja hvort viljið þið kjarabæturnar eða standa vörð um lífeyrisréttindin þetta er bara veruleiki ef það á að fara að hafa núna af fólki með því að deila og drottna og reka fleyga inn í raðir launafólks er það ljótur leikur